Pragnę zauważyć, że mówimy o tym także w trakcie prezydentury pana Baracka Obamy, a więc jak się wydaje ten problem nie jest tylko i wyłącznie przypisany tej okropnej i złej administracji Georga Busha juniora. Jest to sprawa, jak się wydaje, bardziej skomplikowana.

Pamiętajmy jednak również o ofiarach, które są ofiarami terrorystów.